Ich glaube, alle hier im Raum wissen dies. Sondern hier geht es um die Frage, ob ein statistisches Amt seine Arbeit machen kann in der gebotenen Unabhängigkeit.